Raportul Bradbourn este binevenit, cel puțin din următoarele motive În primul rând, solicitarea adresată Comisiei de revizuire a directivei prin care a fost redus pragul pentru care un aeroport poate primi ajutor de stat.

De aceea, nivelul până la care ajutoarele de stat pot fi acordate într un regim simplificat trebuie reanalizat. În al doilea rând, prevederile raportului privind politica un singur bagaj de mână și securitatea aeroportuară sunt, de asemenea, importante. În ceea ce privește includerea unui număr mai mare de aeroporturi regionale în rețeaua transeuropeană de transport, aceasta ar putea aduce, pentru multe regiuni, o mai mare mobilitate, deci o mai mare creștere economică. Cu toate acestea, am rezerve majore față de prevederea de la considerentul A, referitoare la aeroporturile a căror principală zonă deservită este o capitală. Acestea, în măsura în care îndeplinesc alte criterii care le definesc aeroporturi regionale, trebuie să se bucure de aceleași condiții economice și legislative.